No, mi scusi, però ascoltiamoci. Io ho chiesto di fare un voto unico, se siete d'accordo, dove c'è il dibattito con la risoluzione. Lei mi sembra che è d'accordo per la risoluzione?